Barroso avait fait la promesse de ne pas intercéder en faveur de son nouvel employeur, Goldman Sachs. Déjà, nous avions été un certain nombre à considérer qu'un commissaire pardon, un ancien président de la Commission n'avait pas à aller pantoufler, comme on dit en France, dans des délais aussi courts.

Pour ma part, comme la plupart de mes collègues, je publie toutes les rencontres que j'ai pu avoir dans le cadre de mes fonctions. Nous avons le devoir de vérité, vous, M.